virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með áorðnum breytingum flutningsmenn ásamt þeirri sem hér stendur eru árni þór sigurðsson lilja rafney magnúsdóttir brynhildur pétursdóttir oddný harðardóttir líneik anna sævarsdóttir willum þór þórsson silja dögg gunnarsdóttir það stendur svo í frumvarpinu með leyfi forseta fyrsta grein á eftir níundu málsgrein fertugustu og annarrar greinar laga númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum komi ný málsgrein svohljóðandi endurgreiða skal virðisaukaskatt af sérhæfðum íþróttabúnaði fyrir fatlaða íþróttamenn önnur grein hljóðar upp á það að lögin taki gildi þann fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán um nokkurra ára skeið eða frá árinu tvö þúsund og níu hefur verið í fjárlögum svokölluð heimild til að endurgreiða virðisaukaskatt af sérhæfðum íþróttabúnaði fyrir fatlaða íþróttamenn og hefur hún verið nýtt í því skyni af þeim sem í hlut eiga fjárhagsleg áhrif endurgreiðslunnar á afkomu ríkissjóðs eru óveruleg og sökum þess hve lág heildarupphæð endurgreiðslunnar er ár hvert en hins vegar getur hún skipt miklu fyrir fatlað íþróttafólk að losna við virðisaukaskattsgreiðslur af sérhæfðum búnaði sem íþróttaiðkun þeirra krefst íþróttir er hugtak sem yfirleitt nær yfir starfsemi skipulagðra íþróttafélaga íþróttir eru skilgreindar sem hreyfing sem stunduð er við þjálfun og eða keppni á vegum íþróttasamtaka innan íþrótta og ólympíusambands íslands eru tuttugu og átta sérsambönd þessi sérsambönd eru regnhlífarsambönd þeirra íþróttagreina sem eru aðilar að í s í og sjá um skipulagningu móta í öllum greinum meðal annars í samvinnu við íþróttafélögin á hverju svæði íþróttafélögin bjóða síðan upp á íþróttastarf í sveitarfélögum og þau styðja líka flest íþróttastarfið í nærumhverfi sínu þannig að sem flestir geti stundað íþróttir við sitt hæfi þetta vitum við og þannig er íþróttastarfið skipulagt líka á landsvísu það er ekki sjálfsagt að allir geti stundað góða hreyfingu eða íþróttir

búa við ýmiss konar fötlun sem getur dregið úr hæfi til íþróttaiðkunar en fyrir þá er eða síður mikilvægt að fá góða hreyfingu og halda sér í formi og ekki má gleyma félagslega þættinum eitt af markmiðum íþróttasamband fatlaðra sem er innan ólympíusambands íslands er að gera fötluðum einstaklingum kleift að stunda íþróttir og taka þátt í keppnum hér heima einnig er sambandið aðili að fjölmörgum erlendum íþróttasamtökum fatlaðra sem gerir einstaklingunum kleift að taka þátt í mjög mörgum keppnum erlendis virðulegi forseti til þess að geta verið virkur aðili og tekið þátt í daglegu lífi bæði til að efla heilsu og færni njóta útivistar með vinum og fjölskyldu fara í sumarbúðir eða taka þátt í alþjóðlegu starfi á jafnréttisgrundvelli þarf fatlaður einstaklingar oft að leggja fram mikla peninga til að kaupa sér viðeigandi búnað og það getur orðið mjög íþyngjandi þannig að viðkomandi getur jafnvel þurft að hætta við að fjárfesta í þessum búnaði það er því mikils virði fyrir þessa einstaklinga sem þessi tæki þurfa að kaupa þennan sérhannaða og oft dýran búnað að þeir geti gengið að því vísu að fá endurgreiddan virðisaukaskatt af búnaðinum í dag eru akkúrat tuttugu og tveir dagar þangað til vetrarólympíumót fatlaðra verður sett í sochi í rússlandi íslenski hópurinn dvelur í mountain village meðan á mótinu stendur en það er á kraznapoli inni á svæðinu fyrir okkar hönd keppa þar í alpagreinum erna friðriksdóttir frá egilsstöðum og jóhann þór hólmgrímsson frá akureyri þau eru bæði hreyfihömluð og keppa í sérhönnuðum skíðabúnaði monoski undanfarin ár hafa þau æft og keppt í winterpark í colorado meðal annars undir handleiðslu þjálfara bandaríska ólympíuliðsins það sem við vitum líka að aðrar þarfir eru til staðar í íþróttum fatlaðra og afreksstarfið kostar líklega meira til að mynda hvað varðar undirbúning og þátttöku í ólympíuleikum fatlaðra meðal annars vegna þess að það þarf gjarnan fleiri aðstoðarmenn þá hefur íþróttasamband fatlaðra áætlað að æfingar undirbúningsmót og þátttökukostnaður vegna þessara vetrarólympíuleika kosti um það bil sex og hálfa milljón fyrir sambandið fulltrúar okkar í þessum hópi verða víða á ferð þetta árið meðal annars er evrópumeistaramót fatlaðra í frjálsum íþróttum í bretlandi og evrópuleikar special olympics í belgíu þar sem gert er ráð fyrir að þrjátíu og fimm einstaklingar með þroskahömlun taki þátt ég er sannfærð um að við eigum mikla möguleika á þessum vettvangi það sýndum við meðal annars með þátttöku á síðustu ólympíuleikum þar sem einstaklingar unnu gullverðlaun íþróttasamband fatlaðra hefur sýnt í verki að það hefur mikinn metnað í þessum málum sem og því að fylgja þessu tiltekna máli sem við hér ræðum eftir fyrir sína skjólstæðinga sá mikli metnaður sem sambandið hefur sýnt er nokkuð sem ég held að við getum öll verið þakklát fyrir ég held að sé líka miklir möguleikar og tækifæri framundan ég hvet þingmenn til að fylgjast með okkar ágætu fulltrúum í sjónvarpinu þegar keppnin fer fram

virðulegi forseti ég ætla ekki að hafa mörg orð um þessi mál sem sagt er það þannig að með þessu frumvarpi er lagt til að endurgreiðsla virðisaukaskatts af sérhæfðum búnaði fyrir fatlaða íþróttamenn verði fest í sessi í lögum um virðisaukaskatt þannig að fatlað íþróttafólk geti gengið að henni vísri í framtíðinni í stað þess að búa við það umhverfi sem nú er að setja þurfi inn heimildir við hver fjárlög